Vous dénoncez les Russes mais vous approuvez la guerre illégale de l'OTAN contre la Yougoslavie dont nous commémorons aujourd'hui le triste vingtième anniversaire.

Vous prêchez l'état de droit mais vous soutenez le pouvoir putschiste à Kiev, issu d'un coup d'État violent le Maïdan téléguidé par les États Unis. À la différence du Kosovo et du Maïdan, pas un seul coup de feu n'a été tiré en Crimée. Ce que vous détestez chez les Criméens, c'est leur volonté patriotique de réintégrer leur patrie historique, la Russie. En leur refusant ce droit, vous faites comme le dictateur soviétique Khrouchtchev qui, d'un trait de plume illégal, lui aussi, a donné la Crimée à la République soviétique d'Ukraine.